De todos modos, el resultado es positivo. Tendremos más control sobre cada euro que el contribuyente aporta a la cooperación al desarrollo y este Parlamento será garante de la transparencia, de la eficacia y de una mayor coordinación de la ayuda a la cooperación al desarrollo con el objetivo de erradicar la pobreza. Una ayuda que se destinará a los más necesitados, incluso en los países de renta media, especialmente de América Latina. Países como Colombia, Perú, Ecuador, Cuba y Sudáfrica podrán seguir beneficiándose a medio plazo de la ayuda de la Unión Europea, sobre todo porque este Parlamento lo consideró clave desde el primer momento. Es importante destacar que el 20 del índice de referencia estará dedicado a los servicios sociales básicos con un enfoque en la educación y en la salud.